Señora presidenta, efectivamente, los conflictos de matrimonios transfronterizos internacionales han aumentado porque esta es una realidad que va en aumento. Hay dieciséis millones de familias internacionales.

Efectivamente, es un tema que aborda la pieza angular jurídica que es este Reglamento Bruselas II bis, que hoy tratamos y que es un Reglamento que ha tenido beneficios porque ha ayudado a esta cooperación judicial, pero, evidentemente, unos años después de la aplicación, hemos podido constatar que ha tenido déficits y dificultades.